Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che la libera circolazione è una libertà fondamentale ed è giusto che gli Stati membri si impegnino al massimo per rimuovere inutili ostacoli burocratici per chi studia e soprattutto per chi lavora. Ma non è accettabile che i cittadini comunitari si spostino da uno Stato a un altro, senza studiare né lavorare, solo per gravare sullo Stato del paese ospitante che ha magari un sistema di protezione sociale più favorevole rispetto al paese d'origine. Quanti si spostano solo per ricevere assistenza sociale gratuita e benefit vari! Questo non è equo, soprattutto in un periodo di crisi, perché tutti questi servizi hanno un costo molto alto e sono risorse che noi sottraiamo ai cittadini, soprattutto a quelli più poveri e in difficoltà.